upp úr klukkan tvö í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram utandagskrárumræða um uppsagnir í fiskvinnslu og atvinnuöryggi í sjávarbyggðum málshefjandi er háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu